Domnule președinte, stimați colegi, este clar că era nevoie să modificăm directivele. Și actuala propunere modifică, de fapt, patru directive practici comerciale neloiale, drepturile consumatorului, clauze contractuale abuzive și indicarea prețurilor. Sigur, majoritatea modificărilor sunt în primele două directive. Este nevoie, într adevăr, să avem o calitate a produselor unică în piața internă, să respectăm consumatorii, indiferent unde trăiesc. Trebuie să spunem, în același timp, că, da, s au făcut câteva modificări bune și nu le putem ignora. Mă refer aici la dreptul consumatorului de a renunța la contract, la dreptul consumatorului de a avea o despăgubire.

Pentru că, da, mi s a prezentat aici o modificare a articolului 6 din directivă, însă, introducându se acele excepții, a slăbit foarte mult din puterea acestui articol 6. Sigur că avem o clauză de revizuire și poate să fie o soluție și eu îndemn acum nu suntem foarte mulți aici colegii să mediteze ce e mai bine să respingem sau să votăm și să așteptăm clauza de revizuire. Toți vrem o calitate bună pentru toți consumatorii.